Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al ponente, el señor Garcés, por su excelente y completo informe, necesario y oportuno. La Comisión se ha fijado una ambiciosa Agenda para los próximos años, puesto que los consumidores europeos se enfrentan a nuevos retos como la globalización de los mercados, la desregulación financiera y la digitalización de la economía, entre otros.

Espero que la Comisión presente a la mayor brevedad las medidas anunciadas en la Agenda. Porque sabemos que, en estos veinte años desde la creación del mercado único, la legislación sobre el desarrollo del mercado ha ido de forma más rápida que la relativa a la protección, seguridad y capacitación de los consumidores. Mientras tanto, han surgido nuevos retos relacionados con los nuevos avances en materia de tecnología, unos modelos de consumo insostenibles o la exclusión social. Urge reforzar el marco de protección de los consumidores, especialmente de los consumidores vulnerables.